Domnule Președinte, felicitări, doamna comisar, pentru realegere. Sigur, nu e prima dată când dezbatem acest subiect. Uniunea Europeană declară încă din 2015 că se va ocupa în mod activ de dezinformare și știri false. Însă iată ce avem acum jumătate din țările membre OECD unde au fost alegeri în 2018 au fost vizate de atacuri cibernetice, de trei ori mai mult decât în 2015. Evident, trăim în epoca rețelelor sociale și alegătorii sunt principala țintă, chiar mai mult decât candidații în alegeri.

Ingerințele străine online au ca obiectiv imediat, evident, manipularea informațiilor și schimbarea opiniei alegătorului. Nu trebuie, doamna comisar, să fugim de reglementare. Democrația nu înseamnă numai drepturi, nu înseamnă haos. Fără a îngrădi libertatea presei, trebuie să luăm decizia și aveți rezoluția Parlamentului. Comisia nou aleasă trebuie să vină cu o propunere concretă. Nu putem lăsa fiecare stat să reglementeze. Informațiile trec peste graniță și de aceea cred că trebuie să avem măsuri concrete pentru eliminarea știrilor false și influența în alegeri în fiecare țară.